Hablamos de personas que han trabajado toda su vida para poder tener una jubilación digna, y como sociedad estamos obligados a garantizar sus pensiones.

Señorías, los pensionistas no necesitan que se juegue al casino con sus pensiones ni que se inventan nuevos productos financieros que lo único que hacen es permitir hacer negocio con sus ahorros. Lo que necesitan es que la Unión Europea se comprometa decididamente a garantizar los sistemas públicos de pensiones y dejar de promover su privatización. Desde aquí, todo nuestro apoyo a tantos pensionistas en lucha que están trabajando, que están demostrando, que están defendiendo los derechos de todas y de todos.